A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadójaként és az Európai Parlament tárgyalócsoportjának tagjaként kijelenthetem, hogy hatalmas munkát végeztünk el.

A teljes, következetes akadálymentesítésben, a roma stratégia támogatásában, a fogyatékossággal élők intézményeinek reformjában, a civil szervezetek érdekképviseletének erősítésében, vagy a foglalkoztatás, különösképpen a fiatalok foglalkoztatásának támogatásában